ég flyt hér skýrslu íslandsdeildar vestnorræna ráðsins fyrir síðasta ári mig langar í upphafi míns máls að gera aðeins grein fyrir vestnorræna ráðinu þjóðþing færeyinga grænlendinga og íslendinga stofnuðu vestnorræna þingmannaráðið í höfuðstað grænlands nuuk tuttugasta og fjórða september nítján hundruð áttatíu og fimm með því var formfest samstarf landanna þriggja sem oft ganga undir nafninu vestur norðurlönd eða vestnorden á ársfundi ráðsins árið nítján hundruð níutíu og sjö var nafninu breytt í vestnorræna ráðið þegar samþykktur var nýr stofnsamningur í þjóðþingum aðildarríkjanna við þær breytingar voru einnig samþykktar nýjar vinnureglur og markmið samstarfsins skerpt í vestnorræna ráðinu sitja átján þingmenn sex frá hverju aðildarríki ráðið kemur reglulega saman tvisvar sinnum árlega til ársfundar og þemaráðstefnu ársfundur fer með æðsta ákvörðunarvald ráðsins þriggja manna forsætisnefnd skipuð formönnum landsdeilda hvers aðildarríkis stýrir starfi ráðsins á milli ársfunda og ráðið heldur síðan árlega þemaráðstefnu þar sem sérstök málefni eru tekin fyrir auk þess getur ráðið skipað vinnunefndir um tiltekin mál markmið vestnorræna ráðsins er að starfa að hagsmunum vestur norðurlanda vernda auðlindir og menningararfleifð norður atlantshafssvæðisins stuðla að samvinnu ríkisstjórna og

í starfi sínu í vestnorræna ráðinu leitast þingmenn við að ná fram markmiðum ráðsins með ályktunum og tilmælum til ríkisstjórna og landsstjórna sem samþykkt eru á ársfundi vestnorræna ráðið hefur ályktað um ýmis mál þar á meðal umhverfismál auðlinda og samgöngumál björgunar og öryggismál menningarmál íþrótta og æskulýðsmál svo fátt eitt sé nefnt en jafnframt vinnur ráðið að framgöngu markmiða sinna með virkri þátttöku í norrænu evrópsku og norðurskautssamstarfi undanfarin ár hefur ráðið lagt aukna áherslu á að formgera slíkt samstarf árið tvö þúsund og tvö var undirritaður samningur um samstarf vestnorræna ráðsins og ríkisstjórna vestur norðurlanda og árið tvö þúsund og sex var undirritaður samstarfssamningur vestnorræna ráðsins og norðurlandaráðs sem veitir vestnorræna ráðinu aukinn tillögu og málflutningsrétt á norðurlandaráðsþingi árið tvö þúsund og átta var svo undirritaður samningur við sendinefnd evrópuþingsins um reglubundna upplýsinga og samráðsfundi auk þess hefur vestnorræna ráðið áheyrnaraðild að þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál menntamál hval og selveiðar voru meðal þeirra mála sem mest var fjallað um á vettvangi vestnorræna ráðsins árið tvö þúsund og tíu þemaráðstefna ráðsins fór fram á sauðárkróki í júní síðastliðinn og var að þessu sinni tileinkuð fiskveiðistjórnarkerfum fyrirlesarar frá vestnorrænu löndunum þremur og framkvæmdastjórn evrópusambandsins kynntu kosti og galla þeirra fiskveiðistjórnarkerfa sem notast er við á vestur norðurlöndum og innan evrópusambandsins og miðluðu af reynslu sinni af virkni þeirra íslandsdeildin sótti í beinu framhaldi ráðstefnu norrænu ráðherranefndarinnar í færeyjum um sama efni og var þetta í fyrsta skipti sem ráðið og norræna ráðherranefndin eiga með sér formlegt samstarf um ráðstefnuhald af þessu tagi á ársfundi sínum í ágúst samþykkti ráðið svo ályktun sem hvetur ríkisstjórnir vestur norðurlanda til að hefja samstarf um stjórn á veiðum úr sameiginlegum deilistofnum ársfundur vestnorræna ráðsins fór að þessu sinni fram í tasiilaq á austurströnd grænlands en auk áðurnefndrar ályktunar um fiskveiðistjórnarmál samþykkti fundurinn meðal annars ályktanir um útsendingar vestnorrænu

vestnorrænt samstarf til að bæta stöðu einstæðra foreldra á vestur norðurlöndum og athugun á fyrirkomulagi vöruflutninga við austurströnd grænlands þá samþykkti ársfundurinn yfirlýsingu sem íslandsdeildin lagði fram vegna sölubanns evrópusambandsins á selskinnsvörum og vegna fyrirvara evrópuþingsins þess efnis að ísland yrði að hætta hvalveiðum áður en af inngöngu í evrópusambandið yrði en í yfirlýsingu vestnorræna ráðsins er réttur þjóða til sjálfbærrar nýtingar á auðlindum hafsins ítrekaður sú sem hér stendur er formaður íslandsdeildar vestnorræna ráðsins var kjörin formaður vestnorræna ráðsins á ársfundinum í tasiilaq sem formaður ráðsins var ég því meðal annars viðstödd útför jonathans motzfeldt fyrrverandi formanns heimastjórnar grænlands og forseta grænlandsþings í nuuk í nóvember síðastliðinn þá sat ég einnig þing norðurlandaráðs í reykjavík þar sem á gerði mikilvægi þess að ná bindandi samningi um björgunarmál á norðurslóðum að meginumtalsefni og ég sótti einnig fund stjórnarnefndar þingmannanefndar um norðurskautsmál í ottawa en vestnorræna ráðið hefur áheyrnaraðild að nefndinni að venju hélt forsætisnefnd ráðsins tvo fundi utan þemaráðstefnu og ársfundar á fundi forsætisnefndar í kaupmannahöfn í mars ræddi nefndin meðal annars möguleika þess að staðsetja norrænan háskóla á vestur norðurlöndum af því tilefni tilkynnti formaður landsdeildar færeyja kári p højgaard að færeyingar hefðu ákveðið að veita fé til reksturs vestnorræns sögu og samfélagsseturs sem mundi til að byrja með hafa aðsetur í háskóla færeyja forsætisnefndin kom einnig saman í reykjavík í nóvember í tengslum við norðurlandaráðsþing þar sem meðal annars var hugað að leiðtogafundi vestnorrænu landanna sem áætlað er að fram fari næsta sumar forsætisnefndin átti einnig fundi með forsætisnefnd norðurlandaráðs og ráðherrum vestnorrænu landanna á sviði félagsmála menntamála utanríkismála og norrænnar samvinnu hvað menningarmál varðar voru bókmenntaverðlaun vestnorræna ráðsins veitt þann fyrsta september síðastliðinn og það var skáldkonan gerður kristný sem hlaut þau að þessu sinni fyrir skáldsöguna garðinn á fánadegi færeyja tuttugasta og fimmta apríl var haldinn færeyskur menningardagur í samstarfi við sendistovu færeyja og var þetta í annað sinn sem slíkur dagur var haldinn loks var þingmannanefnd íslands og færeyja um framkvæmd fríverslunarsamnings íslands og færeyja hoyvíkursamningsins svokallaða stofnuð á árinu og mun íslandsdeild vestnorræna ráðsins sinna verkefnum hennar fyrir hönd alþingis grænland á áheyrnaraðild að nefndinni til að fylgjast með framkvæmd samningsins á árinu tvö þúsund og tíu skipuðu íslandsdeildina þingmennirnir ólína þorvarðardóttir sem hér stendur og er formaður fyrir þingflokk samfylkingar lilja rafney magnúsdóttir varaformaður fyrir þingflokk vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og atli gíslason úr sama þingflokki

allt háttvirtir þingmenn íslandsdeildin hélt fjóra fundi á árinu þar sem þátttaka í starfsemi ráðsins var undirbúin á vettvangi ráðsins lagði íslandsdeild meðal annars fram tillögur að ályktun um aukna samvinnu vestnorrænu ríkisfjölmiðlanna sem ég gat um hér áðan og yfirlýsingu vegna sölubanns evrópusambandsins á selskinnsvörum sem fyrr er getið sem og í tilefni af fyrirvara evrópuþingsins þess efnis að ísland verði að hætta hvalveiðum áður en kæmi til inngöngu í evrópusambandið og íslandsdeildin samþykkti líkt og var síðar tekið upp á ársfundi yfirlýsingu um rétt þjóða til sjálfbærrar nýtingar á auðlindum hafsins hvað varðar trúnaðarstörf fyrir vestnorræna ráðið var formaður íslandsdeildar kjörin formaður ráðsins á ársfundi þess í ágúst og sat eins og ég gat um áðan sextugustu og annað þing norðurlandaráðs í reykjavík í nóvember og fund stjórnarnefndar þingmannanefndar um norðurskautsmál í ottawa íslandsdeildin kom einnig að skipulagningu ráðstefnu vestnorrænna þingkvenna í samstarfi við forseta alþingis sú ráðstefna fór fram sjöunda júní í þjóðmenningarhúsinu ráðstefnuna sóttu sextán þingkonur frá öllum vestnorrænu löndunum þremur ásamt fjölda annarra gesta á ráðstefnunni fjölluðu fyrirlesarar frá færeyjum grænlandi og íslandi um stöðu vestnorrænna kvenna í stjórnmálum og atvinnulífi og gerð var grein fyrir sértækum leiðum til að til að jafna völd karla og kvenna í stjórnmálum og atvinnulífi auk þess sem fjallað var um kynjaða hagstjórn og jafnréttisuppeldi þetta eru í grófum dráttum stærstu viðburðir sem hafa átt sér stað og það helsta sem borið hefur að höndum íslandsdeildar vestnorræna ráðsins undanfarið ár dreift hefur verið hér i þinginu nokkrum þingsályktunartillögum sem byggðar eru á samþykktum vestnorræna ráðsins að þessu sinni á síðasta ársþingi það eru ályktun um vestnorrænt samstarf til að bæta aðstæður einstæðra foreldra ályktun um stofnun vestnorræns sögu og samfélagsseturs ályktun um eflingu samgangna milli vestur norðurlanda ályktun um samvinnu milli vestnorrænu landanna um stjórn veiða úr sameiginlegum fiskstofnum ályktun um samvinnu milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu landanna ályktun um athugun á fyrirkomulagi fraktflutninga á austurströnd grænlands þessar þingsályktuanrtillögur munu vænti ég koma til umræðu hér í þinginu innan tíðar og ég vænti